Und die Kommission sollte wirklich ein vermehrtes Augenmerk darauf legen, dass hier auch mit gleichem Maß gemessen wird. Viele Bürgerinnen und Bürger stört es nicht, dass Biodiversität verteidigt wird, die Menschen verstehen das.

Darum die Bitte an die Kommission Sie soll mit Leitlinien kommen, damit wir hier endlich einheitliche Richtlinien haben. Gerade Sie, Herr Präsident, kennen ein Land besonders gut, wo gerade mit der Biodiversität manches Schindluder getrieben wird und uns immer wieder vorgeworfen wird, dass wir nicht fähig sind, von europäischer Seite mit einem Maß zu messen.